Servië heeft enorme problemen met de georganiseerde criminaliteit. Dat is al door een aantal sprekers gezegd en die problemen moeten we niet onderschatten.

Servië is natuurlijk weer een arm land, zoals al die toetredende landen. Het zijn arme landen en dat gaat de Europese burger heel veel geld kosten.

Ook Roemenië en Bulgarije hadden nooit toegelaten moeten worden tot de Unie. Een en ander leidt tot heel veel problemen gezien de corruptie en Servië is nog corrupter.

Onderschat dat dus niet, is mijn oproep.